Pri snahe o zvrátenie tohto trendu je dôležité trvať na tom, že budovy nemocníc a škôl musia mať vždy len jedno poslanie liečiť a vzdelávať. A ten, kto túto zásadu poruší, dopúšťa sa zločinu proti ľudskosti. Podarilo sa dospieť k vyváženému textu, pod ktorým sú podpísané všetky politické frakcie. Som preto sklamaná, že kolegovia z GUE sa opäť raz rozhodli podať pozmeňujúce návrhy, ktorými spochybňujú svoju politickú korektnosť.